hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um aðild starfsmanna að evrópskum samvinnufélögum hinn sjötta desember tvö þúsund og fimm samþykkti alþingi þingsályktun um að heimila ríkisstjórninni að staðfesta fyrir ísland hönd ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar forseti biður þingmenn að gefa ræðumanni hljóð já það var sem sagt alþingi sem samþykkti þingsályktun um að heimila ríkisstjórninni að staðfesta fyrir íslands hönd ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar númer fjörutíu og fjögur tvö þúsund og fjögur frá tuttugasta og þriðja apríl tvö þúsund og fjögur um breytingu á

annan júlí tvö þúsund og þrjú um viðbætur við samþykktir fyrir evrópufélög að því er varðar aðild starfsmanna

vinnuréttar og jafnréttismála við háskólann á bifröst er lagt til að sett verði lög til innleiðingar á efni

við smíði frumvarpsins var í öllum meginatriðum fylgt ákvæðum tilskipunarinnar þá voru lög um aðild starfsmanna að evrópufélögum númer tuttugu og sjö tvö þúsund og fjögur einnig höfð til hliðsjónar sem og frumvarp til þeirra laga enda ákvæði tilskipunarinnar frá tvö þúsund og eitt sem liggur þeim að baki að miklu leyti sambærileg við ákvæði tilskipunarinnar frá tvö þúsund og þrjú loks voru höfð til hliðsjónar dönsk lög um aðild starfsmanna að evrópskum samvinnufélögum í fyrrgreindri tilskipun frá tvö þúsund og þrjú eru settar fram reglur til að vernda rétt starfsmanna evrópskra samvinnufélaga til aðildar að málum og ákvörðunum sem varða starfsemi evrópska samvinnufélagsins sem þeir starfa hjá ákvæðum tilskipunarinnar er ætlað að tryggja að venjur um aðild starfsmanna hjá aðilum sem taka þátt í stofnun evrópsks samvinnufélags hvorki hverfi né minnki að vægi við stofnun evrópska samvinnufélagsins vegna margbreytilegra reglna og venja sem fyrir hendi eru í aðildarríkjunum um það hvernig fulltrúar starfsmanna koma að ákvarðanatöku í samvinnufélögum mælir tilskipunin hins vegar ekki fyrir um eina evrópska fyrirmynd að aðild starfsmanna fyrir öll evrópsk samvinnufélög tilskipunin leggur hins vegar þá skyldu á aðildarríki að tryggja ákveðna málsmeðferð um upplýsingamiðlun og samráð á fjölþjóðlegum grundvelli í öllum tilvikum þegar evrópsk samvinnufélög eru stofnuð frá grunni ef stærð þeirra gefur tilefni til þess miðað við fjölda starfa frumvarp þetta tengist lögum um evrópsk samvinnufélög númer níutíu og tvö tvö þúsund og sex sem samþykkt voru á alþingi annan júní tvö þúsund og sex innleiðing tilskipunarinnar frá tvö þúsund og þrír kallar hins vegar á lagabreytingar hér á landi til viðbótar við þær reglur sem þegar hafa verið lögfestar varðandi evrópsk samvinnufélög með frumvarpi þessu er lagt til að settar verði meginreglur til samræmis við ákvæði tilskipunarinnar þannig verði réttur starfsmanna evrópskra samvinnufélaga til aðildar að málum og ákvörðunum sem varða starfsemi evrópskra samvinnufélaga sem þeir vinna hjá tryggður sem og að gildandi reglur hvorki hverfi né minnki að vægi við stofnun evrópska samvinnufélagsins í frumvarpinu er kveðið á um að þegar ákveðið hefur verið að stofna evrópsk samvinnufélög skuli framkvæmdastjórnir eða stjórnir þeirra lögaðila sem taka þátt í stofnun þess gera nauðsynlegar ráðstafanir til þess að hefja samningaviðræður við fulltrúa starfsmanna um tilhögun á aðild starfsmanna í evrópska samvinnufélaginu sérstök samninganefnd er í forsvari fyrir starfsmenn þeirra aðila sem taka þátt í þeim viðræðum við myndun nefndarinnar skal meðal annars tryggja að nefndarmenn séu kosnir eða tilnefndir í hlutfalli við fjölda starfsmanna hjá lögaðilunum sem taka þátt hlutaðeigandi dótturfyrirtækjum og starfsstöðvum í hverju aðildarríki fyrir sig gert er ráð fyrir því í frumvarpinu að fulltrúar sem kjörnir eru á íslandi til setu í slíkri samninganefnd séu kosnir af trúnaðarmönnum innan fyrirtækja en starfsmenn sem ekki eiga trúnaðarmann velji sér sameiginlegan fulltrúa sem taki þátt í kjöri fulltrúa í samninganefndina séu engir trúnaðarmenn innan fyrirtækis eiga allir starfsmenn fyrirtækis eða starfsstöðvar rétt á að taka þátt í kjöri fulltrúa í samninganefndina frumvarpið hefur að geyma ákvæði sem er ætlað að tryggja rétt fulltrúa starfsmanna í samninganefndinni til að fá upplýsingar um þau fyrirtæki sem standa að stofnun evrópsks samvinnufélags og áform þeirra er varða starfsemi félagsins einnig er kveðið á um rétt sérstöku samninganefndarinnar til að kalla eftir sérfræðiaðstoð og bera þau félög sem taka þátt í stofnun evrópsks samvinnufélags allan kostnað af starfi nefndarinnar markmið samningaviðræðna er að ná samkomulagi um aðild starfsmanna að evrópsku samvinnufélagi það er varðandi rétt fulltrúa starfsmanna til upplýsinga samráðs og þátttöku verði aðilarnir ásáttir í samningaviðræðum um að koma á tiltekinni tilhögun á þátttöku skal í samkomulagi þeirra einnig kveðið á um inntak þeirrar tilhögunar samningaviðræður geta að hámarki staðið yfir í eitt ár aðilar geta ákveðið að slíta viðræðum náist ekki að ljúka viðræðum með samningi taka gildi tilteknar reglur um aðild starfsmanna sem eru í þriðja kafla frumvarpsins ákvæði fjórða kafla frumvarpsins fjalla um aðild starfsmanna að evrópskum samvinnufélögum sem eru stofnuð af einstaklingum eingöngu eða af einum lögaðila og einstaklingum er þá miðað við að starfsmenn séu færri en fimmtíu eða starfi hjá evrópsku samvinnufélagi í aðeins einu aðildarríki í þeim tilvikum skulu innan evrópska samvinnufélagsins sjálfs gilda ákvæði aðildarríkis þar sem evrópska samvinnufélagið hefur skráða skrifstofu innan dótturfyrirtækja evrópska samvinnufélagsins og starfsstöðva skulu aftur á móti gilda þau ákvæði þess aðildarríkis þar sem þau eru staðsett ef heildarstarfsmannafjöldi evrópskra samvinnufélaga sem stofnuð eru með þessum hætti er að minnsta kosti fimmtíu manns í að minnsta kosti tveimur aðildarríkjum getur hins vegar tiltekið hlutfall starfsmanna farið fram á að ákvæði annarrar og þriðja kafla frumvarpsins skuli gilda um aðild starfsmanna eftir því sem við getur átt í fimmta kafla er fjallað um rétt starfsmanna evrópsks samvinnufélags og eða fulltrúa þeirra til þátttöku í félagsfundum eða í svæða eða deildarfundum og til að greiða þar atkvæði loks geymir sjötti kafli frumvarpsins ýmis ákvæði svo sem um vernd fulltrúa starfsmanna þagnarskyldu viðurlög meðferð ágreiningsmála tengsl frumvarpsins við ákvæði annarra laga og heimild ráðherra til að setja nánari ákvæði um efni frumvarpsins í reglugerð ákvæði frumvarpsins gilda eingöngu um evrópsk samvinnufélög og hefur það engin áhrif á rétt starfsmanna annarra fyrirtækja til upplýsinga og samráðs í þeim tilvikum þegar starfandi félag umbreytist eða verður hluti af evrópsku samvinnufélagi

eða byggjast á samkomulagi aðila gangi framar ákvæðum annarra laga er varða þátttöku starfsmanna að því leyti sem annað er ekki tekið fram þetta felur meðal annars í sér að þar sem nú eru starfandi evrópsk samstarfsráð innan fyrirtækis

gilda ákvæði þeirra laga almennt ekki um evrópsk samvinnufélög eða dótturfélög þess sama máli gildir um reglur einstakra aðildarríkja evrópska efnahagssvæðisins um þátttöku starfsmanna

að viðhalda þátttökurétti starfsmanna í þeim tilvikum þegar hann var fyrir hendi fyrir stofnun félagsins þótt í undantekningartilvikum sé heimilt að semja um brottfall hans ákvæðin leiða því fyrst og fremst til þess að þátttökurétturinn byggist eftirleiðis á samkomulagi sem fulltrúar starfsmanna og evrópska samvinnufélagsins eða stofnenda þess gera með sér eða í þeim tilvikum þegar samningaviðræður leiða ekki til þess að gert sé samkomulag á ákvæðum þriðja kafla frumvarpsins